Über diese Frage könnte man sehr eingehend und lange diskutieren. Ich glaube, dass diese Balance zurzeit nicht gefunden wird und dass sich das leider immer mehr in Richtung eines vermeintlichen Sicherheitsdenkens bewegt, das Freiheitsspielräume in vielen Fragen einschränkt.